Frau Präsidentin!

Aber Handelsbeziehungen verbessern, das heißt vor allem auch, Perspektiven vor allem wirtschaftliche Perspektiven für die Menschen eröffnen. Handelsbeziehungen verbessern heißt auch, neue Dialogbeziehungen, neue Dialogmöglichkeiten eröffnen, vor allen Dingen auch Dialoge nicht nur zwischen den beteiligten Ländern oder Wirtschaftsblöcken, sondern vor allen Dingen Dialoge zwischen den Menschen, wenn man so will, auch Dialoge über das Wertesystem. Wenn man so will, erfüllt sich hier die alte Weisheit Wandel durch Handel.